Pani Przewodnicząca! Będę kontynuował ten wątek czy Unia Europejska stanęła na wysokości zadania, czy nie. I powiem bardzo dosadnie bez polityki sąsiedztwa, którą realizowaliśmy przez tyle lat w tej kadencji, nie byłoby Majdanu. Bez młodych ludzi, którzy uwierzyli w perspektywę europejską dla swojego kraju, tam na Ukrainie, nie byłoby Majdanu. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi z całej Europy, z Polski również, wyszli na Majdan i wspierali to myślenie europejskie, które zawarte jest w europejskiej polityce sąsiedztwa, którą myśmy realizowali. Ci wszyscy, którzy wycierają sobie twarz Unią Europejską, niech idą po rozum do głowy. Gdyby nie nasza polityka, nie byłoby tego, co się udało zrobić.

Oddajmy chwałę tej nowej odważnej europejskiej Ukrainie. Napełnijmy to hasło nową treścią. Niech rozlegnie się po Europie sława tych bohaterów, którzy walczyli, cierpieli i zginęli na Majdanie, a zwłaszcza tych, co chcą zmieniać swój kraj w stronę demokracji, w stronę wolności, w stronę tolerancji.